Dlatego ważne jest, że dzisiaj Parlament Europejski podjął debatę na ten temat, choć czas na nią przeznaczony jest żenująco krótki nie czarujmy się. Jest to nasza odpowiedź na raport, który opublikował Europol. Raport, który opisuje wzrost tego rodzaju cyberprzestępczości. On pokazuje także, jak niska wciąż jest skuteczność zwalczania tego rodzaju przestępstw.

Kto z Państwa przeczytał ten raport to doskonale rozumie, w jakich kierunkach dzisiaj tego rodzaju przestępczość się rozwija. Przecież można sobie zamawiać sesje online, live, z różnych krajów świata, siedząc gdzieś w zaciszu swojego pokoju. I taki obleśny przestępca płacąc przez Kajmany czy przez jakąś inną wyspę, na której nie ma żadnej kontroli przepływów finansowych, zamawia sobie tego rodzaju obrzydliwe usługi seksualne. To pokazuje, że konieczna jest większa harmonizacja przepisów, które pozwolą na zwalczanie tego rodzaju cyberprzestępczości, zwiększenie skuteczności współpracy organów ścigania i tych organów w państwach członkowskich oraz współpracujących z nimi krajach trzecich, które mają przeciwdziałać tego rodzaju przestępczości.

Ważne jest i cieszę się, że będziemy mieli rezolucję, bo nie wyobrażam sobie...